Gospodine predsjedniče, oštro osuđujem svaku vrstu nasilja i govora mržnje. Nasilje i govor mržnje u potpunoj su suprotnosti s europskim vrijednostima i Europska unija mora učiniti sve kako bi ih iskorijenila. Ova rezolucija samo je jedan korak na tom putu. Ona nas ujedinjuje i pred nas stavlja borbu protiv antisemitizma u Europskoj uniji kao jedan od prioriteta. No, moramo promisliti o tome što se krije u korijenima modernog antisemitizma. Mnogi naši prijatelji Židovi porast antisemitizma u Europi doživljavaju kao izravan napad na samu državu Izrael. To također moramo jasno prepoznati i moramo snažnije poduprijeti postizanje mira na Bliskom istoku. Nužno je uspostaviti učinkovite pravne mehanizme kako bismo identificirali i procesuirali počinitelje zločina iz mržnje i osigurali zaštitu Židovima koji su građani Europske unije kao i pravo na slobodu vjeroispovijesti.